Hvala lepa, gospod predsednik. Kar se tiče Maribora, smo preverili in na ministrstvu ni investicijske dokumentacije, ki bi odgovorila na vašo na vaše vprašanje. Celo več, leta petnajst, ko smo pozvali Maribor k, pristopu k energetski sanaciji, ki je bila takrat vodena centralno, se Maribor ni prijavil na to energetsko sanacijo, vsaj tako so mi napisali, lahko da je kaj lahko da je kaj narobe. Imamo pa seveda v letu sedemnajst pa osemnajst celo vrsto projektov energetske sanacije po, slovenskih, bolnišnicah, ki so, vodena, tako kot je potrebno. Trbovlje zaključuje v letu devetnajst, Novo mesto energetska sanacija dveh stavb je v v teku, energetska sanacija Splošne bolnišnice Celje in Jesenice, vlogi za sofinanciranje, projektov sta bila oddani novembra dva osemnajst, tako da je predvidena realizacija dva devetnajst-dva dvajset. Odprli ste en problem, ki se mu reče, starost slovenskih bolnišnic. Mariborska, stolpnica, tako je kot je meni znano, in seveda tudi Univerzitetni klinični center Ljubljana ni bil grajen s centralno klimatizacijsko napravo in je potreben zaradi tega, celovite, obnove. Tu sva pa že pri sto milijonih evrih za eno ali drugo bolnišnico, da se to zagotovi. Na razpolago imamo, na leto petdeset milijonov evrov. Investicije potekajo po predvidenem, planu, po prioritetah. Vendar je prioritet še več. In kot že rečeno, veselim se debate o povišani prispevni stopnji.